Domnule președinte, nu pot să nu observ că aveți un comportament foarte părtinitor față de grupul dumneavoastră politic.

Uitați, eu vorbesc în picioare și vă rog frumos, reprezentați acolo Parlamentul European și nu grupul dumneavoastră politic. Trebuie să fiți imparțial și să respectați toți deputații de aici, nu doar pe ai dumneavoastră.